á því ég vil þó benda á að í stjórnarskránni stendur að mig minnir að ekki megi skuldbinda ríkissjóð öðruvísi en með samþykki alþingis sömuleiðis stendur líka í lögum um fjárreiður ríkisins að ekki megi heldur skuldbinda ríkissjóð nema með samþykki alþingis ég spyr þingmanninn hvaða stöðu er alþingi sett í þegar ríkisstjórnin eða forustumenn ríkisstjórnarinnar eru búnir að skrifa undir skuldbindingar eins og við alþjóðagjaldeyrissjóðinn eða við innlánseigendur í hollandi og koma svo með það inn til alþingis og ef alþingi fellir það auðvitað er það í valdi alþingis að gera það ég veit það en þegar svona gríðarlegir hagsmunir eru í húfi skuldbindingar jafnvel á næstu kynslóðir finnst þá háttvirtum þingmanni það í lagi að ríkisstjórnin gangi fram með þessum hætti finnst háttvirtum þingmanni það líka í lagi þegar fjármálaráðherrann er að skrifa undir viljayfirlýsingu um að greiða hundruð milljarða króna vegna þessara vafasömu innstæðureikninga í öðrum löndum án þess einu sinni að það sé búið að kanna hver greiðsluskylda eða krafa eða alþjóðlegar skuldbindingar íslands hvað það varðar geti verið mér finnst þetta ekki vinnubrögð og ég tel að þau samræmist ekki traustri og